Prawa człowieka w Sudanie są notorycznie łamane. W związku z łamaniem praw człowieka, bardzo trudną sytuacją gospodarczą, wzrostem cen wybuchły na początku tego roku protesty, w których zginęło kilkanaście osób. Kilkadziesiąt zostało rannych. Aresztowano setki ludzi, liderów opozycji, dziennikarzy, studentów. Przetrzymuje się ich w więzieniach bez postawienia zarzutów i bez procesu.

Dlatego też za pomocą tej rezolucji chcemy bardzo stanowczo potępić przemoc sudańskiego reżimu przeciwko osobom biorącym udział w pokojowych protestach, a także chcemy wezwać władze Sudanu do poszanowania i ochrony podstawowych praw człowieka, w praw tym mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Kryzys, w jakim znajduje się Sudan, zarówno ekonomiczny, jak i polityczny, nie skończy się dopóty, dopóki podstawowe prawa człowieka będą łamane.